gleichlaufende Überlegungen der Europäischen Kommission. 2018 wird mit Wahrscheinlichkeit das letzte ganz normale Haushaltsjahr sein. Das heißt, mit 28 Mitgliedstaaten, mit einem Fortgang des mehrjährigen Finanzrahmens, der übrigens vor zwei Tagen Halbzeit gehabt hat dreieinhalb Jahre liegen hinter uns, dreieinhalb Jahre liegen noch vor uns. Und deswegen sehe ich auch bei den weiteren Beratungen mit Optimismus eine sachliche Debatte voraus. In der Tat Pauschale Kürzungen, ohne die einzelnen Programme zu betrachten und ohne sich den Haushaltsvollzug 2017 zu eigen zu machen, hielten wir für falsch. Ihre Schwerpunkte sind unsere Schwerpunkte, da hat sich ja bewusst eben auch die Zusammenarbeit des Parlaments im Vorfeld mit der Kommission entsprechend niedergeschlagen. Es geht um wirtschaftliches Wachstum, es geht um Arbeitsplätze, es geht um die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit,

wegzunehmen, und es geht darum, dass wir unsere bewährten Programme fortführen, aber auch neue Themen angehen Migration als ein etablierter Schwerpunkt im europäischen Etat.

Wenn man Stichwort Verteidigungsdrohnen europäisch forscht, koordiniert vorgeht, schöpfen wir Erkenntnisse, die auf dem Weg zum nächsten Finanzrahmen, ins nächste Jahrzehnt sehr wichtig sind.

Also wir haben einmal mit den 230 Millionen im nächsten Haushalt eine Hausnummer markiert. Damit sind wir glaubwürdig und verhandlungsfähig. Wir werden die Mitgliedstaaten bitten müssen, uns nennenswert ergänzende Gelder zu geben wie beim letzten Mal. Unsere britischen Freunde müssen entscheiden, ob sie dabeibleiben was wir begrüßen würden und gegebenenfalls müssen wir im Laufe des Verfahrens bis November die Mittel durch Umschichtungen noch entsprechend aufstocken.

Ganz wichtig war mir, dass die Halbzeitüberprüfung gehalten hat, dass die Briten nach ihrer Wahl fair und kollegial gewesen sind, dass die Purdah nur bis zum Wahltag galt und die Halbzeitüberprüfung jetzt in Recht umgesetzt wird und sich damit die Flexibilität

Alles in allem ein Entwurf so behaupte ich der den Schwerpunkten der großen Mehrheit des Parlaments entspricht. Wir werden gemeinsam dafür eintreten, dass es keine pauschalen Kürzungen, sondern konkrete Einzelbetrachtungen Titel für Titel, Gruppe für Gruppe, Projekt für Projekt und Programm für Programm gibt.

Vielen Dank für Ihre Arbeit!